Sie erfüllen die Schengen Standards. Objektive Überprüfungen sind alle zum selben Ergebnis gekommen Die Voraussetzungen für einen Beitritt zum Schengen Raum sind erfüllt. Unser Berichterstatter hat auch selbst vor Ort eine Überprüfung vorgenommen. Er hat objektiv bewertet und ist zum selben Schluss gekommen. Daher werden wir nicht nur dem Bericht zustimmen, sondern auch zustimmen, dass diese beiden Länder in den Schengen Raum aufgenommen werden. Der Schengen Raum ist aber auch ein Vertrauensraum. Das heißt, es ist nicht mit einer einmaligen Aktion getan, sondern das Vertrauen muss auf Dauer erhalten werden, eine Investition in die Sicherheit muss auf Dauer gewährleistet sein. Das gilt übrigens für alle Staaten und nicht nur für diese beiden Staaten. Ich hoffe, dass dieses Vertrauen auf Dauer gesichert bleibt, damit wir die Reisefreiheit, die Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union als ganz großes Gut auch auf Dauer werden aufrechterhalten können.